Signora Presidente, onorevoli colleghi, la strategia sulla plastica dell'Unione europea è un primo e importante passo per combattere uno dei drammi che caratterizzano la nostra civiltà, ossia la plastica, il terzo materiale più diffuso sulla Terra dopo acciaio e cemento. Dagli anni '50 ad oggi, con l'avvio della grande diffusione dell'uso della plastica, sono stati prodotti 8,3 miliardi di tonnellate di plastica e ne sono stati gettati in natura circa 6,3 miliardi. Le iniziative che la Commissione intende mettere in campo sono tutte condivisibili. Molto altro però si potrebbe fare, e forse si può anche accorciare l'arco temporale della strategia, considerato che il 2030 non è poi così vicino. Ma ciò che mi preme rilevare è il dato politico dell'iniziativa l'Unione europea certifica, finalmente, al massimo livello di autorevolezza istituzionale, che il problema della plastica esiste e che va affrontato seriamente. Come già accaduto in passato per altri elementi della politica ambientale, questa posizione dell'Unione europea costringerà anche altre aree del mondo a confrontarsi con il problema procedendo nella stessa direzione, confermando che l'Unione europea sa esercitare la propria leadership mondiale in materia ambientale.